Madame la Présidente, l'Union européenne n'a pas de politique commerciale cohérente face à la Chine.

30 Cette mesure de rétorsion vise à sauver ce qui reste de la sidérurgie européenne. C'est, hélas, trop tard pour Florange, dont les hauts fourneaux ont été arrêtés à cause du dumping chinois que le dogme ultralibéral de Bruxelles a laissé prospérer. Ce dogme, la Commission n'y a d'ailleurs nullement renoncé, car elle vient d'annoncer la fin des surtaxes à l'importation des panneaux solaires chinois.

Elle ne taxe l'acier chinois que pour mieux détourner leur attention de la capitulation qu'elle s'apprête à signer dans tous les autres domaines.